En sí mismo se trata de un dato revelador en torno a medio siglo de una crisis humanitaria enquistada, en la que se pierden vidas humanas cada día de ese medio siglo. Esta crisis es el fracaso de la comunidad internacional en alcanzar una salida política a este conflicto es también el resultado de la falta de un horizonte cercano, creíble, para una solución justa en la zona. Los conflictos de la zona —por ejemplo, el de Siria— han aumentado de una manera extraordinaria el número de refugiados

Sin embargo, los recursos humanos no han crecido, los recursos financieros no han crecido en la misma dimensión. Necesitamos, desde el Parlamento Europeo, hacer una llamada a la comunidad internacional para responder a la ayuda extraordinaria que la UNRWA está pidiendo para el año 2015. Se necesitan urgentemente 100 millones de euros para responder a esta crisis humanitaria. Debemos responder desde la Unión Europea para garantizar que nuestro papel en la zona sigue siendo imprescindible para promocionar una paz justa, duradera, conforme a una solución de dos Estados, que es lo que estamos defendiendo desde hace mucho.